Monsieur le Président, je comprends très bien que vous coupiez la parole à un orateur qui a dépassé son temps de parole, sauf quand ce temps de parole est accaparé par un certain nombre d'intervenants

À mon avis, les interruptions ne doivent pas compter dans le temps de parole d'un orateur.